Es geht hier allerdings nicht nur um Batterien. Nichtbiologische landwirtschaftliche Betriebe arbeiten hauptsächlich mit Düngemitteln, die Cadmium enthalten. Das bedeutet In nahezu jedem Nahrungsmittel ist dieser giftige Stoff enthalten. Man muss sich daher überlegen, wie man Cadmium nicht nur aus den Geräten, sondern auch aus unseren Lebensmitteln verbannt.